8. Juni den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten verurteilt. Sie haben heute zum x ten Mal darauf hingewiesen, dass der Siedlungsbau unter internationalem Recht illegal ist.

14. Mai bekräftigt, dass die Realisierbarkeit einer Zweistaatenlösung aufrechterhalten werden müsse. Es ist daher nicht verständlich, warum wir im Europaparlament nun dem ACAA Zusatzprotokoll zum Assoziationsabkommen mit Israel zustimmen sollen. Hier ist es besonders wichtig, auf Folgendes hinzuweisen Die genaue Art und Weise, wie die in Siedlungen hergestellten Produkte in Abkommen zwischen der EU und Israel behandelt werden, wurde bislang nicht eindeutig geklärt.

Bevor wir weitere Handelsabkommen mit Israel abschließen, sollte dieses Problem erst gelöst werden, sollte erst geprüft werden, welche funktionsfähigen Mechanismen zur Kontrolle eingeführt und durchgesetzt werden können. In der Zwischenzeit missachtet Israel weiterhin seine Verpflichtungen nach internationalem Recht.